fá að nota þetta andsvar til þess að ítreka bón mína við upphaf ræðu minnar hér áðan um að þingmönnum gefist tækifæri til þess að kryfja efni skýrslunnar til mergjar ræða efnisatriði hér í þessum sal þannig að við háttvirtir þingmenn pétur h blöndal og ég getum haldið áfram að ræða þessi mál um ójöfnuðinn um stefnu sjálfstæðisflokksins um það sem gerðist um orsakir bankahrunsins um það sem skýrslan fjallar um og gert það öðruvísi en í tveggja mínútna andsvörum hér uppi

skýrslan verði til þess að við byggjum hér upp bæði nýtt stjórnkerfi og gerum þær lagaumbætur sem þörf er á og skýrslan beinlínis krefst af okkur ég vona að hinu háa alþingi og þeim þingmönnum sem kosnir voru til þings fyrir réttu ári síðan lánist að vinna þannig úr þessari rannsóknarskýrslu að við getum á endanum sagt